Lamento que la propuesta de Directiva de la Comisión de septiembre del año pasado, aprobada en su versión modificada por el Parlamento, no haya podido tener apoyo suficiente en el Consejo. Y aprecio la posición de los Estados miembros que en número suficiente se han mostrado dispuestos a establecer un sistema común haciendo uso, por primera vez, del procedimiento de cooperación reforzada en el ámbito fiscal. Una iniciativa de estas características, respetuosa con las competencias de los Estados no participantes y el principio de no discriminación, es lo mejor para evitar que aumente la fragmentación fiscal en el mercado interior y contribuirá a estabilizar las cuentas públicas de los Estados participantes con justicia, a reducir los movimientos especulativos en el sistema financiero y a impulsar una agenda de crecimiento y empleo. El nuevo impuesto debe formar parte del sistema de recursos propios de la Unión Europea, de forma que sus ingresos reduzcan o reemplacen las contribuciones de los Estados participantes en el presupuesto de la Unión.